Potem ste me nehote izključil. Še enkrat prav lep pozdrav, spoštovani državni sekretar, sodelavcem, kolegice in kolegi, še enkrat lep pozdrav. S tem predlogom spremembe zakona se prav gotovo, ki bilo tudi v prestavitvi in dosedanje razpravi že velikokrat omenjeno, dotikamo instituta, ki ga poznamo občinski redarji. Dejstvo je, da z delovanjem občinskih redarjev in urejanje njihovih pooblastil nikakor ne moremo govoriti, da gre za prenos pristojnosti iz policije na redarstvo. Kajti res se moramo zavedati, da sprejemamo vlogo občinskih redarjev z vso njihovo specifično vlogo, ki jo imajo v dotični lokalni skupnosti, in pozabljamo, da jih moramo obravnavati ali ocenjevati kot enega od organov, ki skrbi na tem nivoju tudi za našo varnost. Ali grejo vse tovrstne aktivnosti, ki so vezane na občinsko redarstvo v to smer, v pravo smer, ki za katero so oni tudi ustanovljeni? In tukaj se postavi vprašanje, kaj pravi ocena dela občinskih redarjev od tega, ki je bilo tudi že omenjeno leta dva tisoč sedem, ko je bil sprejet Zakon o občinskem redarstvu. In prav gotovo ob predlogu sprememb tovrstnega zakona je potrebno se soočiti tudi, kaj pravi stroka, tudi rečem malce politika, za katero pa tudi v tem primeru lahko rečem, da si v marsikateri zadevi tudi kar nasprotuje. In če primerjamo tovrstna njihova stališča, so prav gotovo ena od pomembnih opozoril, ki so vezana na usposabljanje redarjev samih, predvsem za izvajanje njihovih pooblastil. Kajti resnično je treba priznati, dokler niso v celoti usposobljeni za izvajanje teh njihovih zadolžitev, je uporaba preventivnih sredstev in pripomočkov lahko problematična. Nadalje se pojavijo tudi kritike, da ima ta predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o občinskem redarstvu premalo definirane probleme, zaradi katerih so potrebne te spremembe, ki so zapisane v samem predlogu. Celo tako daleč se gre s temi stališči, da se pojavi tudi vprašanje, ali se s tovrstno spremembo lahko dotika tudi, če grobo rečem, privatizacije policije? Skratka, ocene so, da so lahko zelo problematične prekoračitve pooblastil in zlorabe, ki so v dosedanji razpravi bile tudi že nekajkrat izpostavljene. Ter z njimi povezanimi postopki, od katerih pa tudi sam se pridružujem posameznikom, ki so v uvodni predstavitvi poudarjali: ključen je nadzor nad temi postopki. Se pa v celoti ne strinjam s spoštovanim Francem Trčkom, ki je nekako izjavil, da je tovrstni predlog "šlampast" predlog. Preprosto, tukaj sem ga moral izpostaviti, kajti s tem se ne strinjam, če resnično pogledamo predlog tovrstne spremembe. Zakaj tako kategorično lahko rečem? Kajti na ta predlog sprememb so odgovarjale lokalne skupnosti oziroma njihovi predstavniki in v tem primeru občine. In Skupnost občin Slovenije odgovarja, da podpirajo novelo zakona, saj so prepričane, da je bil dosežen sporazum, ne glede na to, da niso bili upoštevani vsi njihovi njihovi predlogi ali pobude v zvezi s spremembo obstoječega zakona. Zadovoljni pa so, da se je marsikatera zadeva v tem konceptu ali predloga zakona upoštevalo in tisto, kar še posebej izpostavljajo je, da jim je pomembno, da so sodelovali v tem postopku vsi ključni deležniki. Se pravi, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za javno upravo, za pravosodje, generalna policija. O tem primeru tudi informacijska pooblaščenka, sindikat, redarstva in tudi občine. Se pravi, bil je tukaj v tem konceptu predloga dogovorjen ali v predhodnem postopku usklajen marsikateri konsenz glede same vsebine. Sporočajo tudi še naslednje, kar se tiče Skupnosti občin Slovenije, v predlogu novega zakona ni dodano nobeno novo pooblastilo, ki je v neki smeri v razpravi bilo malce tudi nakazano, ampak tisto, kar je za njih pomembno, je, da se s tem predlogom zakona odpravljajo anomalije in uskladitve določb z veljavno stroko in tisto, kar je še posebej poudarjeno z njihove strani, da se nekako uveljavi ustrezna metodologija dela, kajti tudi iz same razprave je bilo razbrati, da po veljavnem Zakonu o občinskem redarstvu, praktično ne more storiti ničesar v primeru, ko storilca kaznivega dejanja nekako zasači, če temu lahko tako rečem ,ali dobi na kraju samem storitve kaznivega dejanja ali pa to, ki navajajo, da kršitelj naj ne sledi ukazom in navodilom reditelja. Tisto, kar je za njih posebej moteče, je, da se v postopku z redarjem želi izogniti in na koncu tudi marsikdaj se ga ignorira. No, to so te okoliščine, ki prav gotovo za spremembo tega zakona bi pripomoglo k temu izvajanju njihovih pooblastil ali nalog, da se tovrstne zadeve vsaj minimizirajo. Naklonjenost k temu zakonu so prav tako izrazili tudi druga, če temu lahko tako rečem, skupina združenj, in to je Združenje občin Slovenije, ki prav tako se pridružujejo tovrstnemu stališču, ki so zapisali ali sporočajo Skupnost občin Slovenije. Tudi, razprava je bila iz strani nekaterih izpostavljena, ali Slovenija postaja s tem predlogom sprememb zakona še bolj policijska država. Sam moram priznati, da lahko rečem odločno "ne", in se pridružujem vseeno tistim, ki tako razmišljajo ali razmišljamo. Kajti dejstvo je, da policija ima bistveno večje pristojnosti, kot jih ima redarstvo. In tisto, kar je v tem predlogu zakona vsaj zame zelo pomembno, je predvsem dejstvo, da se s to spremembo jasno določa in zavezuje občinske redarje, da lahko uporabijo prisilna sredstva predvsem na podlagi načela sorazmernosti. Velikokrat je to izraženo in tudi uporabljeno v naših razmišljanjih in dejstvo je, da pomen tega načela sorazmernosti je, da se naj v tovrstnih postopkih uporabi najmilejše sredstvo za dosego, ali če temu lahko tako rečem, realizacijo tistega, ki je pristojno redarstvo. In na koncu. Bistvo tega je, in bom ponovil tisto, kar sem v razpravi dal, že nekajkrat z besedami, občinski redarji morajo biti zato tudi za uporabo načela sorazmernosti primerno usposobljeni, in kar je ključno, da so tudi nadzorovani. Osebno menim, da je ta predlog sprememb Zakona o občinskem redarstvu primeren za nadaljnji zakonodajni postopek. Hvala lepa.